Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Es ist schon ein ungewöhnlicher Vorgang, dass europäische politische Parteien eine Verordnung geändert haben wollen, die ihre Arbeit regeln soll, aber zum Zeitpunkt der Beanstandung noch gar nicht in Kraft getreten ist. Zwei Gründe sehe ich dafür zum einen die Ignoranz der damaligen Berichterstatterin, die es in der letzten Wahlperiode sehr schwer machte, das Dossier substanziell mit dem Rat erfolgreich zu verhandeln. Zum anderen ändern sich die Rahmenbedingungen für das Agieren der europäischen politischen Parteien gerade deutlich, und damit kommen auch neue Zielsetzungen auf. Sich als Europäisches Parlament hier eine Position zu erarbeiten, wäre nur natürlich. Ein solches gemeinsames Meinungsbild gibt es aber noch nicht. Unbeantwortet bleiben deshalb auch folgende Fragen Wollen wir wirklich, dass europäische politische Parteien in offene politische Prozesse in Mitgliedstaaten eingreifen? Wollen wir wirklich, dass Parteien, denen umfangreiche Mittel zugestanden wurden, unter der Vorgabe, ihre Eigenmittel nicht aufbringen zu können, jetzt noch mehr beanspruchen? Welches politische Erfordernis hat sich neu ergeben, im Hinblick auf das Verbot des Gewinnzwecks letzteren nunmehr definieren zu lassen? Angesichts auseinanderstrebender Dynamiken in der EU halte ich es vielmehr für zentral, zu schauen, wo gerade die europäischen politischen Parteien mit den ihnen neu eingeräumten Rechten stehen. Und ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört, Herr Kommissar. Sie haben viele substantielle Fragen angesprochen. Welchen konstruktiven Beitrag zur Zukunft der EU leisten Sie? Das ist aber eine politische Fragestellung und entzieht sich der Regelungsverantwortung der Kommission.